virðulegi forseti ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu um varðveislu íslenskrar menningararfleifðar á stafrænu formi eru meðflutningsmenn mínir háttvirtir þingmenn þorgerður katrín gunnarsdóttir kristján þór júlíusson og ásbjörn óttarsson kveikjan frú forseti að þessari þingsályktunartillögu er grein eftir styrmi gunnarsson fyrrverandi ritstjóra sem ber heitið risavaxið menningarverkefni sem hefja þarf vinnu við og birtist í sunnudagsmogganum tuttugasta og þriðja janúar tvö þúsund og ellefu í greininni segir meðal annars með leyfi forseta snemma í janúar var frá því skýrt í brussel að nefnd þriggja vísra manna hefði komist að þeirri niðurstöðu að kostnaður við að koma bókasöfnum öðrum söfnum og þjóðskjalasöfnum í stafrænt form og varðveita með þeim hætti evrópska menningararfleifð mundi nema um hundrað milljörðum evra markmiðið með slíku verkefni væri annars vegar að auðvelda fólki aðgang að þeirri samansöfnun þekkingar sem þar væri að finna og hins vegar sem ekki er síður mikilvægt að koma í veg fyrir að þessi menningarverðmæti yrðu eyðilögð vegna hernaðarátaka eða náttúruhamfara í því sambandi var minnt á að innrás bandaríkjanna í írak leiddi til þess að ein milljón bóka tíu milljónir skjala og fjórtán þúsund fornleifamunir eyðilögðust svo segir í grein styrmis gunnarssonar styrmir gunnarsson fjallar og í grein sinni um mikilvægi þess að við íslendingar varðveitum menningararfleifð okkar mikilvægi þess að komandi kynslóðir geti kynnt sér og þekki sögu lands og þjóðar sem þjóðarvitund okkar byggist á að verulegu leyti virðulegur forseti það er að sönnu ekki hægt að bera saman hugsanlega eyðileggingu eða glötun menningarverðmæta á íslandi og í stríðshrjáðum löndum engu síður er umræðan um varðveislu menningararfleifðar okkar umhugsunarverð við hljótum að spyrja þeirra spurninga hvernig varðveita megi menningararfleifð okkar og gera hana aðgengilega komandi kynslóðum markmið þessarar þingsályktunartillögu er annars vegar að koma í veg fyrir að menningarverðmæti glatist eða eyðileggist og hins vegar að auðvelda fólki aðgang að menningarverðmætum sem væri að finna á stafrænu formi virðulegur forseti háttvirtur þingmaður þorgerður katrín gunnarsdóttir lagði fram fyrirspurn á síðasta þingi sem er beintengd þessari tillögu fyrirspurn til skriflegs svars hæstvirtum mennta og menningarmálaráðherra fyrirspurnin var svohljóðandi með leyfi forseta hvað hefur verið gert á vegum ráðuneytisins og stofnana þess til að varðveita menningararfinn á stafrænu formi og gera hann aðgengilegan í svarinu kemur fram meðal annars með leyfi forseta mennta og menningarmálaráðuneytið hefur um áraraðir hvatt stofnanir sínar og stutt þær eftir megni til að vinna í samræmi við upplýsingastefnu ríkisstjórnarinnar og koma upplýsingum um menningararfinn á stafrænt form

var gert sérstakt átak í upplýsingatækniverkefnum hjá menntamálaráðuneytinu í tengslum við átak ríkisstjórnarinnar á því sviði verkefnisstjórn forsætisráðuneytisins veitti fjármagni í verkefnið auk menntamálaráðuneytisins í greinargerð um stöðu þess verkefnis frá tuttugasta og sjötta nóvember tvö þúsund og sex segir svo um skrifstofu menningarmála að þar séu fjögur verkefni í gangi a stafræn endurgerð menningarefnis framhald af verkefninu stafræn menning í þágu menntunar b breyttir starfshættir í menningarstofnunum c miðlun hljóð og sjónminjaarfs d sarpur þrjú sameiginlegt gagnasafn íslenskrar minjavörslu á stafrænu formi tilvitnun lýkur í svar mennta og menningarmálaráðherra þess ber að geta virðulegi forseti að einungis tvö síðasttöldu verkefnin falla undir efni fyrirspurnarinnar og þar með þingsályktunarinnar sem hér er rædd

menningararfinum á netinu og stafræna varðveislu menningarefnis hafa ekki verið skoðuð í samhengi við e e s samninginn hér á landi hins vegar hafa ýmsar stofnanir sem heyra undir ráðuneytið tekið virkan þátt í evrópskum verkefnum sem sprottið hafa upp í tengslum við tilmælin og er það vel virðulegi forseti í mars tvö þúsund og sex kom menntamálaráðuneytið á fót vinnuhópi til að fjalla um tæknileg málefni er varða varðveislu rafrænna gagna vinnuhópurinn starfaði á vegum nefndar um endurskoðun laga um þjóðskjalasafn íslands og landsbókasafn íslands háskólabókasafn í vinnuhópnum voru halla björg baldursdóttir frá forsætisráðuneytinu formaður bjarni þórðarson frá þjóðskjalasafni guðmundur halldór kjærnested frá menntamálaráðuneyti ingibjörg sverrisdóttir frá landsbókasafni háskólabókasafni og kjartan ólafsson frá fakta vinnuhópnum var ætlað að láta gera úttekt á því hvernig staðið er að varðveislu rafrænna gagna í þeim löndum sem lengst eru komin í þeim efnum og í framhaldi gera tillögur um val á stöðlum og tillögur um tæknilegar aðferðir við varðveislu rafrænna gagna og aðgengi að þeim einnig var hópnum ætlað að leggja fram verkefnaáætlun við innleiðingu lausnanna nefnda úttekt gerðu þau björn þór jónsson phd í tölvunarfræði dósent við háskólann í reykjavík og margrét eva árnadóttir ba í bókasafns og upplýsingafræði og bsc í verkfræði skýrsla þeirra kom út í lok janúar tvö þúsund og sjö og bar heitið skýrsla um stöðu þekkingar og færni í skýrslunni er fjallað um sérstöðu stafræns efnis en hún felst einkum í því að það varðveitist ekki af sjálfu sér eins og pappír getur gert heldur þarf það nánast gjörgæslu vegna síbreytilegrar tækni lykilatriðið er því að hin stafrænu gögn séu ætíð aðgengileg með tölvubúnaði hvers tíma ég ítreka frú forseti að lykilatriði er að hin stafrænu gögn séu ætíð aðgengileg með tölvubúnaði hvers tíma virðulegi forseti fram hefur komið að hæstvirtum mennta og menningarmálaráðherra katrín jakobsdóttir hefur til skoðunar að skipa stýrihóp eða samráðshóp um stafræna varðveislu menningararfsins þar sem saman kæmu fulltrúar ráðuneytis fulltrúar nokkurra lykilstofnana og fulltrúar hugbúnaðargeirans hlutverk þessa samráðshóps yrði meðal annars að gera drög að stefnu stjórnvalda í þessum málaflokki það er ljóst frú forseti að þessi þingsályktunartillaga er í takt við þær hugmyndir og ætti því væntanlega að fá brautargengi hér innan þings virðulegi forseti með mótun markvissrar heildstæðrar og metnaðarfullrar stefnu þarf að tryggja að bókmenntaverk tónverk myndverk og önnur menningarverðmæti fyrri alda áratuga og ára verði alltaf tiltæk almenningi á stafrænu formi áhrifum stafvæðingarinnar virðulegur forseti á samfélög má lýsa sem hæglátri en gagngerri byltingu í því hvernig hægt er að nálgast fróðleik og upplýsingar njóta afþreyingar og síðast en ekki síst í því hvernig við eigum samskipti hvert við annað í hinu stafræna netsamfélagi er notandinn gerandinn hann velur staðinn stundina og efnið sem notað er virðulegur forseti tækniframfarir eru hraðar og miklar og ný tæki til dæmis til lestrar eru að ryðja sér til rúms má þess vænta að innan tíðar verði slík tæki orðin almenn þess vegna þarf að hefja þetta verk og koma menningararfleifð okkar í það form sem nýjasta tækni gefur kost á hverju sinni virðulegi forseti

en með því að setja raunhæf markmið til nokkurra ára ætti verkefnið að geta orðið fjárhagslega framkvæmanlegt í ár er haldið upp á tvö hundruð ára afmæli jóns sigurðssonar í náinni framtíð eru önnur tvö stórafmæli þjóðarinnar hundrað ára afmæli fullveldis fyrsta desember tvö þúsund og átján og ellefu hundruð ára afmæli alþingis tvö þúsund þrjátíu þjóðargjöfin gæti verið sú að hefjast handa við þetta verkefni í ár og ljúka því árið tvö þúsund þrjátíu virðulegur forseti að lokinni þessari umræðu legg ég til að þessari þingsályktunartillögu verði vísað til háttvirtrar allsherjar og